Señor presidente, señor presidente del Gobierno español, bienvenido al Parlamento Europeo. Ha dicho usted y ha dicho con acierto que la Unión Europea es una unión fundada en valores. Por eso, este Parlamento tiene un compromiso indeclinable e inderogable con la causa de los derechos humanos, que no se tienen que predicar de una región, de un país, de un continente, sino que tienen que tener un carácter planetario o universal. Por eso, este Parlamento ha instituido un premio a la libertad de conciencia que lleva el nombre de Andréi Sájarov, que dejó un legado de integridad moral y de coexistencia pacífica entre los pueblos.

Y el año pasado a la oposición democrática de Venezuela.

¿Piensa usted que los galardonados con este Premio son personas honorables que defienden su libertad y su dignidad?

Le pregunto ¿Estaría usted dispuesto a reunirse con ellos? Y, en relación con Venezuela, señor presidente del Gobierno, este Parlamento ha aprobado por una amplia mayoría una resolución en la que pide que la Unión Europea y sus Estados miembros se adhieran a la demanda presentada ante la Corte Penal Internacional por las serias violaciones de los derechos humanos en ese país. ¿Qué piensa usted de esta iniciativa?